Herr Präsident! Wie immer, wenn Kollege Turmes spricht, ist es sehr klug, und man würde sich wünschen, dass das, was er sagt, viel mehr Einfluss hätte auf die europäische Politik. Ich wollte da nachfassen. Natürlich sind diese Projektanleihen etwas Gescheites, aber nur dann, wenn sie nachhaltig orientiert sind, und wenn dafür auch politische Grundlagen geschaffen werden. Wir laufen Gefahr, über Garantien Risiken abzusichern, die wir politisch nicht unter Kontrolle haben.

Eine Idee wäre, dass wir gemeinsame TEN Korridore schaffen, also nicht nur die Hochgeschwindigkeitsstrecken bei den Eisenbahnen und Breitbandnetze kombinieren, sondern da vielleicht oben drüber oder auch neben der Autobahn entsprechend Leitungsnetze konstruieren. Das erfordert allerdings eine viel umfassendere Planung, als sie bisher vorgesehen ist, aber ich möchte das zumindest an dieser Stelle anregen!